Es geht zum einen darum, dass wir staatliche Abkommen haben zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten, von denen wir wissen, dass sie nicht zu 100 auf dem europäischen Recht beruhen, dass sie also mit dem europäischen Recht nicht vereinbar sind.

Also ist die Offenlegung der richtige Weg, um zu sehen, dass Verträge zwischen Mitgliedstaaten und Drittstaaten auf dem europäischen Recht, auf dem Binnenmarktrecht beruhen und wo dies nicht der Fall ist, dass sie zu ändern sind. Es geht um Wettbewerbsvorteile und nachteile. Wenn ein Lieferant und sein Staat alle Verträge kennen, aber die Mitgliedstaaten immer nur ihren eigenen, ist man nicht auf Augenhöhe unterwegs. Transparenzregeln können hier Abhilfe schaffen. Dann geht es um Investoren.

Mehr Transparenz in puncto Vereinbarkeit des Abkommens mit dem europäischen Recht führt dazu, dass man böse Überraschungen vermeiden kann, Vertragsverletzungsverfahren ausschließen kann, Rechtssicherheit schaffen und damit Investitionsanreize setzen kann.

Aber es ist ein erster wichtiger Schritt. Wir haben damit heute historisch gesehen erstmals eine gewisse europäische Energieaußenpolitik. Das Spiel von Dritten Divide et impera wird nicht mehr so leicht machbar sein. Alle Elemente in dem jetzigen Vorschlag, nämlich die Verpflichtung zur Vorlage bestehender IGA, die auf den Binnenmarkt Auswirkungen haben, die Bestätigung, dass die Kommission verlangen kann, als Beobachter an Verhandlungen teilnehmen zu können und beratend tätig zu sein, und die Möglichkeit, auf entsprechende Bitte vorab die Vereinbarkeit von ausgehandelten Abkommen mit dem EU Recht zu prüfen all dies schafft früher Klarheit und stärkt den europäischen Binnenmarkt und die Position der Mitgliedstaaten gegenüber Lieferländern, also Drittstaaten. Jetzt werden wir genau diese so in Rechtskraft setzen. Nochmals vielen Dank für die hervorragende Mitarbeit im Parlament.

Die genaue Überwachung und die Einhaltung unserer jetzigen neuen Gesetze in den nächsten Jahren ist zu kontrollieren. Die Kommission wird beobachten, ob wir damit ausreichend viele Instrumente haben. Wenn nicht, werden wir in wenigen Jahren einen Vorschlag machen, wie das Thema Energieaußenpolitik weiter zu entwickeln ist. Es ist ein erster richtiger und wichtiger Schritt, aber mit Sicherheit werden noch weitere Schritte notwendig sein. Ich danke Ihnen für die Mitwirkung.